Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, je vous parlerai ici, en tant que présidente du comité harcèlement, du code de conduite appropriée que vous avez inséré,

Depuis 2014, je travaille dans ce parlement à l'objectif zéro harcèlement. Je suis soumise à la confidentialité et, soyez rassurés, je ne romprai pas le secret ce soir, mais je connais par cœur toutes les plaintes que j'ai dû instruire depuis 2014, tout le processus d'instruction de ces plaintes, que j'ai dû mettre en place. Je voudrais vous dire ici ne nous abritons pas derrière la liberté de mandat parce que le harcèlement est un délit. C'est un délit pour chacun d'entre nous qui le commettrait, et vous risquez d'être traîné en justice et vous risquez le pénal. Alors, on ne s'abrite pas derrière le secret quand il s'agit du harcèlement. C'est la raison pour laquelle la loi, qui est la même pour tous, doit nous permettre d'avoir une politique ouverte, incisive, sérieuse de lutte contre le harcèlement, et qu'elle doit et que nous devons, ici dans ce parlement, refuser qu'une personne qui rejette le code de conduite puisse obtenir des représentations du Parlement, des postes importants. Il en va de notre honneur, de votre honneur, de l'honneur du Parlement.